Los cambios desde ese 2013 claman, desde luego, por los cambios reales en nuestro marco financiero.

De acuerdo para mirar adecuadamente al equilibrio entre nuestros principios, a los que no debemos renunciar, y a los esfuerzos que hemos de exigirnos para llevar adelante esos cambios posibles y necesarios. Señora Georgieva, no basta con agotar los márgenes de flexibilidad o de contingencia. También, pero no es solo cuestión de optimizar los recursos disponibles. Refugiados, cambio climático, desigualdad y desempleo, juventud, seguridad y defensa cada uno de estos ámbitos envía un mensaje inconfundible que no podemos dejar de escuchar ni dejar de atender.

Hay que sacar la consecuencia adecuada, hay que ser consecuentes, hay que respetar nuestro propio compromiso unánime, y eso quiere decir incorporar a este marco financiero las previsiones de incremento de gasto relacionado con el cambio climático. Estamos dispuestos en los próximos meses a trabajar codo a codo con los ponentes —gracias, por cierto— y con los grupos de esta Cámara que quieran compartir esa orientación por y para Europa.

Es un informe trabajado y pensado antes del 23 de junio, antes del referéndum británico. El debate de esta mañana lo ha dejado claro un mensaje de cambio, de cambio profundo, de cambio real.